Señora presidenta, quisiera que mis primeras palabras fueran de apoyo y cariño a las familias de los fallecidos, que siempre estarán en nuestra memoria, al tiempo que deseo rendir homenaje a todos los trabajadores que han estado y siguen estando luchando contra la pandemia.

Supone un paso adelante y no hay que perder tiempo, ni un minuto, porque el tiempo apremia y llegamos tarde.

Es un plan de solidaridad europea, pero también de cohesión. Es un acuerdo histórico porque nunca todos los Estados miembros habían generado deuda conjunta. Por su magnitud y también porque es un paso importante en el proceso de integración europea. El objetivo es clarísimo recuperar el empleo, recuperación europea, proteger Europa y salvaguardar vidas. Es indiscutible aquí el liderazgo de la canciller Merkel y de la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ambas mujeres populares. Este plan requiere por parte de los Estados miembros responsabilidad, estabilidad y, al mismo tiempo, un programa ambicioso y sólido de reformas. Me refiero a todos los Estados miembros. En el pasado España lo hizo con el Gobierno de Rajoy y dio buenos resultados.

Ahora les toca cumplir a los Estados miembros con los ciudadanos, especialmente en España, donde tiene que primar el interés general por encima de los equilibrios de poder. He de decirle que se ha de controlar muy bien ese dinero para que se gaste donde más se necesita. La segunda parte del acuerdo, el marco financiero plurianual, no es satisfactorio. No estamos de acuerdo con los recortes injustificados e injustificables. Concretamente, el 10 de recorte en la política agrícola común y el campo es absolutamente injustificado. El campo no puede ser el pago a esta negociación, máxime cuando el campo ha sido ejemplar en su conducta durante la pandemia. También recortes en sanidad, recortes en la transición justa, recortes en educación, en Erasmus. Todos estos recortes ponen en juego el futuro de Europa. Y por último, decirles que me preocupa mucho la protección del Estado de Derecho. Necesitamos mecanismos que garanticen una defensa del Estado de Derecho.